Gracias por sus palabras. Evidentemente, coincidimos en la valoración de todo lo que está siendo el proceso de Bolonia.

en los planes, en los estudios, tanto en las universidades como en la formación profesional, precisamente ahora que, como usted sabe perfectamente, empezamos ya a poner en marcha el proceso de Copenhague sobre la formación profesional?